Korruption ist etwas, was die Marktwirtschaft aushöhlt, weil sie den fairen Wettbewerb einschränkt, Betrugsfälle führen zu einer Fehlverwendung öffentlicher Mittel. Deshalb ist es mir als Vorsitzendem des Haushaltskontrollausschusses wichtig, dass wir alles tun, um die Betrugsbekämpfung zu verbessern. Vielen Dank für die Mitteilung der Kommission, auch für die Ankündigung der Richtlinie zur Einführung einer Europäischen Staatsanwaltschaft.

Der Bericht, den Sie vorgelegt haben, zeigt, dass die Unregelmäßigkeiten, die man als Betrug bezeichnen muss, zu Ausfällen von 400 Millionen Euro geführt haben, und die Unregelmäßigkeiten, die keinen Betrug darstellen, summieren sich auf 1,5 Milliarden Euro also Grund genug zu handeln.

Verwaltungsvereinfachung ist immer der beste Weg zum Schutz vor Unregelmäßigkeiten. Dort allerdings, wo strafrechtlich relevant gehandelt wurde, muss der Staat reagieren. Hier haben wir auf europäischer Ebene überhaupt nicht die Instrumente, um wirklich reagieren zu können. Das muss dringend geändert werden. Wir brauchen auf europäischer Ebene einheitliche Standards und auch eine Institution, die handeln kann. OLAF ist hier wichtig. Allerdings hat der Fall Dalli gezeigt, dass auch OLAF an seine Grenzen stößt und dass hier rechtsstaatliche Prinzipien zum Teil verletzt werden, weil der Überwachungsausschuss in diesem konkreten Fall seine Aufgaben gar nicht erfüllen konnte. Wir müssen bei der Reform von OLAF darauf achten, dass dies verbessert wird.